Zawsze wtedy, kiedy prowadzimy debatę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw, firm na rynku europejskim, musimy mieć na względzie podstawowe elementy, od których odstąpić się nie da, czyli zapewnienie stabilnej działalności naszym europejskim firmom pozwalającej na rozwój oraz zwiększanie liczby miejsc pracy, a po drugie, na zapewnienie konkurencyjności naszych firm wobec firmy z innych rynków. Tak się dzieje w świecie globalizacji, od tego nie ma odstępstwa. A zatem każde tego typu działanie musi mieć przede wszystkim na celu przyjmowanie takich instrumentów, które będą to wzmacniać a nie osłabiać. Praca nad dyrektywą dotyczącą długoterminowego zaangażowania akcjonariuszy na początku szła w bardzo złym kierunku.

Dopiero w momencie, kiedy udało się wyodrębnić ten problem do zupełnie innego rozstrzygnięcia legislacyjnego, te prace mogły być prowadzone z impetem i mogliśmy skupić się na tym co najistotniejsze, czyli nad prawidłowym funkcjonowaniem rynków kapitałowych oraz nad zapewnieniem przejrzystości w polityce wynagrodzeń. Ta przejrzystość ma znaczenie oczywiście ogromne z jednego punktu widzenia otóż firma, która jest w słabej kondycji finansowej, nie może przyznawać dyrektorom swoich zarządów nieprawdopodobnie wysokich wynagrodzeń, ponieważ jest to ze społecznego punktu widzenia nieakceptowalne. Ale tylko i wyłącznie takie rozstrzygnięcia, które wzmacniają firmy, możemy akceptować. Udało się to w długotrwałych negocjacjach osiągnąć, dlatego będziemy głosowali jutro za przyjęciem osiągniętego rezultatu.